yo creo que la orden de detención europea es un instrumento más útil y más ágil para luchar contra todas estas formas de delincuencia a las que nos hemos referido. Ya le ha dicho la Comisaria Reding —y yo lo subrayo— que una orden de extradición puede tener una incidencia temporal de un año, mientras que, por el contrario, una orden de detención europea tiene que sustanciarse en cuarenta días. Así es que yo creo que este es un procedimiento mucho más ágil y mucho más útil para luchar contra el crimen, contra la delincuencia y contra el terrorismo.